hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö frá meiri hluta fjárlaganefndar nefndin hefur haldið áfram umfjöllun sinni um frumvarpið frá því að önnur umræða fór fram tuttugasta og þriðja nóvember síðastliðinn meiri hluti nefndarinnar gerir nokkrar breytingartillögur við frumvarpið sem nema alls níutíu og sex milljónir króna til lækkunar útgjalda hæstvirtur forseti ég ætla ekki að fara hér yfir allar þær breytingartillögur sem meiri hluti nefndarinnar gerir hér tillögu um en ætla að stikla á þeim stærstu hvað það varðar í fyrsta lagi er það um lánasjóð íslenskra námsmanna en þar er lögð til hundrað þrjátíu og níu mkrlækkun fjárveitingar

hagstæðari sama breyting er lögð til á ríkisútgjöldum og í ríkisframlagi c hluta í öðru lagi er gert ráð fyrir því og lagt er til að framlag til flugverndar verði lækkað um sextíu ber sem skýrist af minni kostnaði við flugvernd vegna farþega frá þriðja ríki í frumvarpinu var gert ráð fyrir tæplega hundrað sextíu ber hækkun til verkefnisins en nú er ljóst að kostnaðurinn verður talsvert minni sama breyting er lögð til á útgjöldum og ríkisframlagi í b hluta hvað útgjaldahliðina varðar er gerð tillaga um tólf komma sex ber tímabundna hækkun á liðnum fyrirhleðslur þar af er gert ráð fyrir tólf ber framlagi vegna neyðarástands sem skapast hefur við jökulsá á fjöllum í kelduhverfi

landbrot og ómældan skaða á lífríki árinnar talið er nauðsynlegt að grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur hæstvirtur forseti þeir sem til þekkja þarna eru trúlega sammála um að það er mjög nauðsynlegt að þarna verði gripið inn í og veittir fjármunir til þess að verja skjálftavatnið og það lífríki sem þar er auk þess sem ef allt færi nú á versta veg í því máli sem þarna um ræðir þá væri byggðinni í kelduhverfi mikil það mundi hafa ófyrirséðar afleiðingar á byggð á þessu svæði þannig að hér er um mjög mikilvægt mál að ræða í fjórða og síðasta lagi er lögð til fjörutíu og fimm ber fjárheimild til að standa straum af útgjöldum vegna umferðaröryggisáætlunar í nýlegum breytingum á umferðarlögum hækkar umferðaröryggisgjald úr tvö hundruð krónur í fjögur hundruð krónur áætlað er að hækkun gjaldsins skili fjörutíu og fimm ber í auknar tekjur á næsta ári áformað er að ráðstafa tekjunum til umferðaröryggismála og gæðamats á vegum hæstvirtur forseti það eru að sjálfsögðu nokkrar fleiri tillögur sem meiri hluti nefndarinnar leggur til í sínum tillögum en ég ætla tímans vegna ekki að fara ofan í þær allar heldur vísa ég til breytingartillagna frá meiri hluta nefndarinnar sem hefur verið dreift hér á sérstöku þingskjali hæstvirtur forseti almennt um fjárlögin og fjárhagsstöðu ríkissjóðs þá eins og hefur komið fram hér í umræðum um fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og sex og fjárlög ársins tvö þúsund og sjö er staða ríkissjóðs mjög sterk ef við horfum til ársins tvö þúsund og fimm skilaði ríkissjóður yfir hundrað milljarða króna afgangi og ef við horfum til fjárlaga ársins tvö þúsund og sex fjáraukalaga þess árs er gert ráð fyrir um fjörutíu og fimm milljarða króna afgangi og samkvæmt því frumvarpi sem við ræðum hér er gert ráð fyrir ríflega níu milljarða króna afgangi á næsta ári þessi sterka staða veldur því að ríkissjóður hefur getað greitt niður sínar skuldir að allverulegu leyti þannig að nettóskuldastaða ríkisins er nær engin ef við förum aftur til ársins nítján hundruð níutíu og átta þá greiddi ríkissjóður sem samsvaraði öllum útgjöldum til menntamála í vaxtagjöld við vorum að verja sömu fjármunum í allt menntakerfi landsins og við vorum að greiða í vaxtagjöld hér er því um gríðarlegan viðsnúning að ræða og hér er hægt að verja þar af leiðandi miklu meiri fjármunum til velferðarkerfisins í framtíðinni vegna þess að skuldir og skuldastaða ríkissjóðs er með þeim hætti sem raun ber vitni fyrir utan það að árið nítján hundruð níutíu og fimm blasti við mjög alvarlega staða hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins það er búið að setja núna frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm yfir hundrað milljarða króna inn í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins það blasti við mikill greiðsluvandi hjá lífeyrissjóðnum sem hefði getað leitt til þess að hann hefði orðið nánast gjaldþrota þannig að það hefur verið mjög mikilvægt ogeehfur verið stefnumið þessarar ríkisstjórnar að efla lífeyrissjóðakerfið í landinu og sérstaklega lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins hvað þetta varðar og hér er um mjög mikið hagsmunamál að ræða fyrir lífeyrisþega í landinu að við stöndum vörð um þennan styrka lífeyrissjóð reyndar er það svo hæstvirtur forseti að lífeyrissjóðakerfi íslands er með því sterkasta sem um getur í evrópu og öðrum löndum sem við berum okkur saman við og það skiptir miklu máli að við stöndum vörð um þetta mikilvæga kerfi sem á að vera lífeyrisþegum á efri árum til halds og trausts í þeirri lífsbaráttu sem það fólk á í hverju sinni hæstvirtur forseti ef ég dreg saman í örstuttu máli þær breytingar sem við erum að leggja til hér í þessu frumvarpi og þær útlínur sem fjárlög ársins tvö þúsund og sjö marka þá er verið að skila ríkissjóði með níu milljarða króna afgangi þannig getum við haldið áfram að greiða niður skuldirnar og eins og ég sagði áðan eru þær nær engar orðnar í dag jafnframt er verið að verja miklum fjármunum til mennta heilbrigðis og velferðarmála og líka er verið að verja miklum fjármunum til þess að bæta kaupmátt heimilanna bæta stöðu fjölskyldnanna og ætla ég að fara í örfáum orðum yfir það í því frumvarpi sem við ræðum hér er gert ráð fyrir að barnabætur muni á

og hálfur milljarður sem fara til barnabótakerfisins samanborið við fimm og hálfan milljarð á árinu tvö þúsund og fimm

þetta er í samræmi við það sem meðal annars við framsóknarmenn lofuðum fyrir síðustu kosningar að stórauka framlög til barnabótakerfisins og veitti ekki af og þær breytingar sem við erum að gera núna á barnabótakerfinu eru í þá átt að nú munu unglingar á aldrinum sextán til átján ára njóta þess að fá barnabætur enda er það eðlilegt mál þar sem sjálfræðisaldurinn hefur verið hækkaður úr sextán árum upp í átján þannig að hér er um mikið hagsmunamál að ræða sérstaklega fyrir fjölskyldur sem eru með unglinga á þessu árabili á sínu framfæri einnig munu þessar breytingar leiða til þess að tekjulágt fólk og millitekjufólk mun fá hlutfallslega meira af þessum einum komma sjö milljarði en aðrir þannig að hér er um tekjujöfnun að ræða í skattkerfinu og mun sérstaklega skila sér til lágtekjufólks við leggjum líka áherslu á það stjórnarflokkarnir að lækka tekjuskattsprósentuna og hún mun lækka um

hvað sögðum við fyrir síðustu kosningar hvað sögðum við við námsmenn og fólk sem var nýkomið úr námi fólk með gríðarlega framfærslubyrði reyndar var það með sómasamleg laun góð laun en við getum ekki horft til launanna einna og það veit fólkið sem er að

sem þessi áhrif hafa á hálaunafólks þetta fólk lendir sem sagt í því í þessum jaðaráhrifum í skattkerfinu og það er ekki hægt að bregðast við gagnvart þessum hópi nema með því að lækka tekjuskattinn og við lofuðum því fyrir síðustu kosningar báðir ríkisstjórnarflokkarnir að tekjuskattsprósentan á hinn vinnandi mann yrði lækkuð síðan kemur háttvirtur stjórnarandstaða hér og andæfir þessari stefnu ríkisstjórnarinnar ríkisstjórnarflokkarnir og þingmenn þeirra voru kjörnir á þing með þetta veganesti meiri hluti þjóðarinnar hefur verið sammála um að það eigi að lækka tekjuskattsprósentuna jafnframt því sem við bætum tekjur lífeyrisþega og láglaunabarnafjölskyldna síðast en ekki síst gerum við ráð fyrir því að frá og með næstu áramótum verði skattleysismörk hækkuð upp í níutíu þúsund krónur sem er mikið hagsmunamál fyrir eldri borgara þessa lands og láglaunafólk og aðra lífeyrisþega þetta var gert í kjölfar samkomulags við aðila á vinnumarkaðnum til þess að tryggja stöðugleika þar og við höfum verið að ná auknum stöðugleika í hagkerfinu eftir að það samkomulag var gert þetta mun leiða til þess að skattleysismörk fara úr rúmum sjötíu og átta þúsund krónur upp í níutíu þúsund og hækka þar af leiðandi um fjórtán prósent á milli ára trúlega megum við gera betur í þessum efnum og það er ákveðin framtíðarmúsík en við erum að stíga hér stórstíg skref á milli áranna tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö til þess að bæta stöðu lífeyrisþega og eldri borgara jafnframt hefur ríkisstjórnin ákveðið að lækka virðisaukaskatt af matvælum þann fyrsta mars næstkomandi sem mun leiða til þess að verðbólga á næsta ári mun verða mun minni en upphaflegar forsendur fjárlagafrumvarpsins þegar það var lagt fram gerðu ráð fyrir þannig að kaupmáttur almennings mun aukast við þetta matarverð í landinu mun lækka við þetta það er búið að vera svo merkilegt hér á þessu kjörtímabili að háttvirtur stjórnarandstæðingar hafa komið hér upp trekk í trekk og sagt að framsóknarflokkurinn væri sérstaklega á móti því að lækka matarskattinn það heyrist ekki hátt í háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðunnar í dag þegar þessar tillögur hafa verið lagðar fram sem er mikið hagsmunamál fyrir íbúa þessa lands heimilin í landinu að við lækkum matvælaverðið hér við framsóknarmenn höfum jafnframt sagt að við förum ekki í blindar skattalækkanir á kostnað velferðarkerfisins það hefur verið útgangspunktur okkar framsóknarmanna í þeirri umræðu að ef við ætlum að ráðast í skattalækkanir megi það ekki bitna á heilbrigðis mennta og velferðarkerfinu með þeim hætti og í ljósi sterkrar stöðu ríkissjóðs er til svigrúm til þess að lækka matarskattinn virðisaukaskatt af matvælum og nokkrum öðrum vöruflokkum úr fjórtán prósent niður í sjö prósent hæstvirtur forseti annað er það sem er rætt mikið í þessari umræðu hér þegar við ræðum um fjárlög og háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar staglast á það er það að hér hafi sérstök hægri stjórn verið við lýði á undanförnum árum hvernig vilja menn nú skilgreina hægri og vinstri menn gera það trúlega með mismunandi hætti en eigum við ekki að segja að ef

höfum við hækkað útgjöld til heilbrigðismála um fjörutíu og níu prósent að raungildi um tuttugu og sjö og hálfan milljarð að raungildi að teknu tilliti til verðlagsbreytinga er hér um hægri stjórn að ræða hér er ekki um neina hægri stefnu að ræða þegar verið er að stórauka framlög til heilbrigðismála

tuttugu og þrír milljarðar að raungildi er hér um hægri stefnu að ræða ég segi nei við höfum viljað standa vörð um undirstöðustofnanir í þessu þjóðfélagi við höfum viljað standa vörð um þá starfsemi sem þar er og þess vegna hefur núverandi ríkisstjórn stóraukið útgjöld til þessara mikilvægu málaflokka þegar við horfum til ársins tvö þúsund og sjö er þar ekki um neina stefnubreytingu að ræða það er verið að stórauka framlög til öldrunar heilbrigðis mennta og félagsmála meðal annars er verið að setja níu hundruð milljónir aukalega í fjáraukalögum árin tvö þúsund og sex til öldrunarstofnana í landinu til þess að gera þeim kleift og betur tæk að standa undir rekstri ársins tvö þúsund og sjö margar af þessum stofnunum voru í miklum greiðsluvanda og það var því mjög mikilvægt að að leiðrétta stöðu þessara stofnana fyrir árið tvö þúsund og sjö það hefur verið gert það hafa einnig verið settar þúsund milljónir aukalega til þess að koma til móts við vanda landspítala háskólasjúkrahúss á þessu ári og einnig voru settar hundrað tuttugu milljónir til þess að koma til móts við fjórðungssjúkrahúsið á akureyri á þessu ári á þessu ári er því verið að setja um tvo milljarða

og landspítalann og fjórðungssjúkrahúsið á akureyri jafnframt á næsta ári er gert ráð fyrir því að útgjöld eða framlög til starfsemi landspítala háskólasjúkrahússins verði aukin um milljarð og til fjórðungssjúkrahússins á akureyri um hundrað milljónir til háskólans á akureyri um hátt í áttatíu milljónir til háskóla íslands um þrjú hundruð milljónir síðan koma háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar og segja að hér sé einhver hægri stjórn við völd þegar ríkisstjórnin vill standa vörð og efla þær stofnanir sem ég hef talið hér upp að

eða í heilbrigðismálum í útgjöldum stjórnarandstaðan hlýtur að vera svona ánægð með núverandi meiri hluta núverandi meiri hluti er að leggja mikið í heilbrigðisstofnanir og menntastofnanir en stjórnarandstaðan situr hjá í sínum tillögum hún hefur ekki döngun í sér til þess að styðja þær góðu tillögur sem stjórnarmeirihlutinn hér á alþingi er að leggja fram til þess að standa vörð um þessar undirstöðuþjónustugreinar hér í okkar samfélagi skilar auðu stjórnarandstaða skilar auðu hér við þessa umræðu hæstvirtur forseti reyndar er það svo að stjórnarandstaðan hefur komið sér saman um eina tillögu sem eru meiri framlög til lífeyrisþega í landinu þær hugmyndir eru góðra gjalda verðar hins vegar hefur ríkisstjórnin verið að bæta kjör lífeyrisþega eins og ég sagði áðan má alltaf gera betur í þeim efnum en það er búið að stórhækka skattleysismörkin frítekjumark eldri borgara verður þrjú hundruð þúsund sem átti ekki

gert á umliðnum árum getum við haldið áfram að bæta kjör lífeyrisþega í landinu og það er stefnumið ríkisstjórnarinnar kjör lífeyrisþega hafa ekki verið skert eins og margir háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa haldið fram þau hafa ekki verið skert það hafa allir notið kaupmáttaraukningar hér í þessu samfélagi og nú hefur það

staðreyndin er sú að frá og með næstu áramótum eins og ég hef sagt munu skattleysismörk stórhækka barnabætur munu hækka um einn komma sjö milljarð sem mun skila sér sérstaklega til lágtekju og millitekjufólks

á þeirri vegferð hæstvirtur forseti að lokum vil ég benda á þá ánægjulegu staðreynd

að taka tillit til hækkunar á verðlagi og öllu þetta er nettó kaupmáttaraukning heimilanna upp á fimm komma sjö prósent í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir að kaupmáttur heimilanna í landinu aukist um rúm fimm prósent á næsta ári og í langtímaspá er gert ráð fyrir að kaupmáttur heimilanna muni aukast um rúm tvö prósent á árinu tvö þúsund og átta þetta er til viðbótar þeim árangri sem við höfum náð sem þjóð að auka kaupmátt alls almennings kaupmáttur hefur aukist um fimmtíu til sextíu prósent síðan árið nítján hundruð níutíu og fimm það er engin þjóð sem getur státað af viðlíka árangri ofan á

útlínur fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og sjö eru því skýrar við erum að koma til móts við lágtekju millitekjufólk við erum að koma til móts við allan almenning það er verið að lækka álögur á heimilin í landinu það er verið að lækka skatta við erum að setja meira í heilbrigðis mennta og félagsmál og við erum líka búin að gera ríkissjóð nær skuldlausan nettó þannig að við erum að fá jafnvel vaxtatekjur en ekki vaxtagjöld rétt eins og ég nefndi hér áðan þegar vaxtagjöld ríkissjóðs samsvöruðu því sem við vörðum til alls menntakerfisins árið nítján hundruð níutíu og átta hæstvirtur forseti ég er mjög ánægður með það frumvarp sem við vonandi munum afgreiða hér við þessa þriðju umræðu mín von stendur til þess að við getum haldið áfram að bæta kjör allra hér í samfélaginu standa vörð um öflugar heilbrigðis mennta og velferðarstofnanir ég tel að þessu öllu sögðu að við séum á réttri leið sem þjóðfélag við erum að taka stórstígum framförum og lífsgæði hér íslendinga almennt eru meðal þess allra besta sem gerist i evrópu